Hvala, predsedujoči. Postopkovno se na vas obračam s poizvedbo, koliko je ura, katerega dne smo in katero leto se piše, ker tole, kar smo ravnokar poslušali, lahko zamenjamo besedo 'migrant' z besedo 'jud' pa se bomo instantno vrnili v čas petinsedemdeset let nazaj.